Iskustva koja imamo, konkretno govorim s LAG ovima, konkretna iskustva koja sam i osobno imao kada smo osnivali LAG ove u Istri, samo pokazuju koliko je ta politika usmjerena prema lokalnim zajednicama iznimno bitna europska politika.